Mam do Koleżanki następujące pytanie doceniając mianowicie ważną rolę migracji w rozwiązywaniu pewnych problemów społecznych związanych ze starzeniem się niektórych europejskich społeczeństw, niektórych krajów Unii Europejskiej bo w niektórych ten proces jest bardziej widoczny, w innych mniej czy nie sądzi Pani, że należy obok tego zastrzyku